Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, discuter aujourd'hui ce soir d'Eurojust, c'est évoquer cet acteur devenu central et indispensable en matière de coopération judiciaire et qui participe directement au renforcement de notre espace de liberté, de sécurité et de justice.

Les discussions relatives à la réforme d'Eurojust ont été longtemps dépendantes de, puis liées à, l'accord sur la création du Parquet européen, création qui constitue une véritable avancée pour notre Union. Dès lors, c'est évidemment en suivant de près les développements relatifs à la mise en place du Parquet européen que nous avons travaillé. En tant que rapporteure pour mon groupe, l'ADLE, nous avons insisté tout particulièrement sur la relation, justement, entre Eurojust et le Parquet, car cette future coopération est indispensable au renforcement des droits. L'accord final sur notre texte clarifie et améliore les liens avec le Parquet dans le cadre administratif, institutionnel et surtout opérationnel.